Ja nechcem stiahnuť bod z programu. Ja chcem len posunúť hlasovanie na budúci týždeň.

Ako sa rozhodnete ale skutočne vás chcem požiadať.